Acest raport vizează în special protejarea animalelor domestice și de companie, însă doresc să profit de această ocazie, pentru a atrage atenția asupra delfinilor din Marea Neagră, pentru că în prezent aceste animale sunt în pericol peste 300 au eșuat pe țărmul Mării Negre numai în ultimele două luni. Ei sunt victimele metodelor de pescuit, ale pescuitului ilegal, dar și a poluării. Nu putem rămâne indiferenți la drama acestor animale inteligente, frumoase și sensibile. De aceea, împreună cu alți 4 colegi am lansat declarația scrisă nr. 23 privind protecția delfinilor din Marea Neagră. Cerem măsuri suplimentare pentru a i apăra, de exemplu prin folosirea dispozitivelor acustice, dar și o cooperare mai strânsă cu statele din afara Uniunii, inclusiv din cadrul sinergiei Mării Negre.

23 pentru protejarea delfinilor din Marea Neagră.